Le moins que l'on puisse dire, Madame la Commissaire, c'est que les tests n'ont pas été concluants à cet égard.

questions de fichage et les risques que cela comporte par rapport à la protection des données.

Nous devons prendre des précautions en matière de protection des données pour tous les citoyens et les citoyennes, quels qu'ils soient. Nous devons avoir un minimum d'engagement sur les risques de connexion des fichiers.